Ja, spoštovani gospod minister, vseeno ostaja isto vprašanje, kot sem ga na začetku - kdaj lahko pričakujemo? Glede tudi na to, da vemo, da se obseg, dejansko obseg finančnih sredstev v zdravstveni zavarovalnici zaradi konjunkture še naprej povečuje, čeprav v samem družbenem produktu se ... glede na družbeni produkt so se celo malo sredstva zmanjšala - iz osem dva na osem počasi je prvič šlo, ampak vse zastonj. Torej izgleda, da z denarjem, bi šlo, samo dajte nam tako, kot ste nam dali na onem sestanku na Brdu, nekaj usmeritve, neko razmišljanje, jasen odgovor, kdaj lahko pričakujemo in kako mislite, pravzaprav, ta gordijski vozel za med dvema glavnima akterjema presekati. Ker ne bi rad povedal, ker na ta način, ko imamo te težave, ko to ne razčistimo, dobijo svojo hrano rumeni tiski in mediji, ki še celo stvar potencirajo, poslabšujejo, zmanjšujejo zaupanje in povečujejo te tenzije. Zato bi bil eno tako neko nakazilo jasno, do kdaj mislimo to rešiti in kdaj se bojo začele, te čakalne vrste skrajševati. Hvala.